Ja, hvala za besedo, kolega pred mano jo je nekoliko zlorabil, otroka, ki je tukaj govoril o strahu, strahu, sovražnem govoru, sramu, revščini in diskriminaciji, ne o fiskalnem pravilu, fiskalno pravilo je nekaj, kar je naš minister, včeraj, ko je predstavljal ta zgodovinsko velik proračun, od katerega pa ljudje nimajo kaj dosti, ne, kot vemo, nimamo domov za ostarele, mladi so še vedno v stiskah, revščina med otroci je velika, in tukaj mislim, da bi moral ta proračun dati malo več oziroma mnogo več teže, ne, zdaj, govorite o maastrichtskih kriterijih in, o fiskalnem pravilu kot o nekem božanstvu, ki ga je treba tako spoštovati, in se hvalimo, da smo eni prvih, ki ga spoštujemo. Zakaj smo en eni prvih in najbolj pridnih? Zato ker so ga drugi že opustili, mi pridneži pa pridno capljamo tja, kamor že nihče več ne koraka, Christian Castro, Nemec, ki je oče tega fiskalnega pravila, je sam ugotovil, da se je motil in da, fiskalno pravilo zavira razvoj, zato je Nemčijo pozval, naj raje investira v nove tehnologije, infrastrukturo, v boj proti podnebnim spremembam in tako naprej, kajti le denar, ki se investira, lahko prinaša nazaj kakršnekoli profite, pa naj se vrnem znova h kulturi, ki se mi zdi, da je tako zelo zapostavljena v tem proračunu, da ki bi bilo treba kar vpiti po njej, kot sem že prej omenila na za kulturo ne gre niti dva odstotka, kompletnega proračuna, točneje ena cela dvainosemdeset odstotka, kljub temu pa da je v svoji koalicijski zavezi, ne, ta koalicija rekla, da bo podvojila denar za kulturo in bi bilo dobro, da spoštuje vsaj svoje koalicijske zaveze, ne, skratka, obljubljena je bila tudi samostojna postavka za, samostojna proračunska postavka za NVO-je v kulturi, nevladne organizacije v kulturi, ki zaposlujejo kar precej kulturnikov in s tem seveda dajejo kruh našim kulturnikom, ki so visoko usposobljeni, ne, zdaj po po podatkih CNVOS-a po teh izračunih, če vzamemo kot izhodišče iz leta dva sedemnajst, bi moral znesek obljubljene te samostojne proračunske postavke, ki je nimamo, za pokliz, ne, NVO-je v kulturi za leto dvajset enaindvajset, pa še malo več seveda, znašati vsaj dvanajst milijonov, če bi k temu dodali še obljubljena sredstva za izboljšanje položaja in vsebinske projekte za samozaposlene v kulturi, pa bi ta postavka morala znašati okrog petnajst milijonov evrov, je pa ni, ne, in če se je vladajoča koalicija resno zadala cilj razvoja profesionalne, nevladne kulture in je to zapisala v svojem sporazumu, ne, bi bilo nujno, da bi se to tudi poznalo v teh dokumentih, zdaj, tudi odbor za kulturo, ki ga vodim, je v tem mandatu sprejel določene sklepe in sprejeli smo jih tako rekoč soglasno, ampak jih tukaj ni, z njimi se je strinjal minister, z njimi so se strinjali, vsi poslanci tako koalicije kot opozicije, vendar to očitno ne pomeni nič, ne, sprejeli smo, dvig filmske produkcije postopno na enajst milijonov evrov letno, potem smo sprejeli sklep za vzpostavitev srednjega kritiškega portala, za strokovno umetnostno kritiko, tudi tega ni, ker ni sredstev, potem smo sklenili, da bomo uredili status upokojenih baletnikov, kajti pri petinšestdesetih ne boste videli baletnika ali baletnico, da bi vrtela piruete, malo razuma tukaj res potrebujemo, skratka, in minister pravi, da so tik pred rešitvijo, ne, obljubljena je bila tudi ambulanta za uprizoritvene, poklice, proračunu manjkajo sredstva za bolniška nadomestila za samozaposlene, ki jih je samo dva tisoč sedemsto, veste, samo dva tisoč sedemsto boleznin pa bi bilo cirka petdeset, in vseeno nikjer nikjer samostojne, postavke, na drugi strani pa imamo zapravljanje javnega denarja za nakupe vojne tehnike, ki jo generalštab Slovenske vojske že pred več kot desetletjem označil za zastarelo, skratka, neko staro železo, Slovenska vojska že dalj časa načrtuje nakup sodobnejših oklepnikov, da bi za ta zastarela vozila nadomestili, skratka, proračun, v katerem ni skrbi za tiste najrevnejše, se pravi, kjer najprej ne odpravlja revščine med najšibkejšimi, predvsem otroki, da jih ne bi bilo strah, ko prihajajo v šolo, da jih ne bi bilo strah povedati, od kod so njihovi starši, tukaj bi naslovila predvsem nestrpnost, ki jo večkrat slišimo tudi tukaj v tej dvorani in ki nekatere otroke spravlja v neznosno stisko, tudi proračun, kjer ni nobenega doma za ostarele, za naše starostnike, in ki preferira tiste, ki kao ustvarjajo dobičke, in jim še dodaja denar za investicije, nič hudega, jasno je, da je treba tudi proizvajati, ampak ne pozabite, da je tudi kultura gospodarska panoga, zelo pomembna gospodarska panoga, brez katere nas tukaj danes ne bi bilo, kjerkoli boste skozi zgodovino gledali preplet politike in kulture, boste videli, da se je umetnost ohranila, in še danes prihajajo gledat kulturne dosežke izpred stotih ali še več let, tisočletij, kdo je bil pa takrat politik ali pa kateri gospodarstvenik je takrat bil glavni, tega pa ne boste izvedeli, kajti to je dokaj nepomemben dodatek, kajti te stvari so minljive, kultura, kultura predvsem enega takega majhnega naroda, kot je slovenski, da ne govorim, da imamo tudi visoko umetnost in umetnike, ki so priznani povsod na svetu, pa ne bi smela biti tako zapostavljena in moram reči, da vse od osamosvojitve, skoraj trideset let, v nobenem programu strank ni bila omenjena kultura do prihoda Levice, ki smo prvič naslovili to problematiko, in mislim, da je bil skrajni čas, da se na to opozori, vendar žal v tem proračunu vidimo, da bo kultura še vedno životarila, da bodo kulturniki na robu socialnega dna, in, predvsem tisti samozaposleni bodo še vedno izčrpani, podplačani in nespoštovani, saj vemo, kaj je rekel Prešeren: "Slep je, kdor se s petjem ukvarja, Kranjec naš mu osle kaže, pevcu vedno sreča laže, on živi, umrje brez denarja." Potem mu pa postavljamo spomenike, ampak ti spomeniki umetniku ne pomenijo ničesar, kajti svoje celo življenje je preživel v mizeriji in ne smemo nikoli verjeti, da lačen ptič lepše poje. Ne, lačen ptič prej ali slej izumre, hvala.